Ja. Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, hvala, za, besedo. Spoštovane poslanke in poslanci. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda pomembnosti vsebine in problematike, ki jo obravnava omenjena direktiva, in je že pristopilo k pripravi spremembe zakona. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je bil uvrščen v javno razpravo, ki je potekala od tridesetega desetega osemnajst do tridesetega enajstega, osemnajst. Po opravljeni javni razpravi so bila opravljena še nekatera posvetovanja z deležniki, ki so podali svoje mnenje in pripombe, in na podlagi katerih je bilo izvedenih še nekaj prilagoditev predloga, zakona. Predlog zakona je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja, in računamo, da ga bo Vlada Republike Slovenije lahko sprejela v naslednjih dveh mesecih. Po sprejemu predloga zakona na vladi bo zakon posredovan v obravnavo Državnemu, zboru Republike, Slovenije. Implementacija direktive se je zavlekla zaradi usklajevanja z različnimi, dejavniki. Namen predloga zakona pa je razširiti izjemno, avtorske in sorodne, izjemo avtorskih in sorodnih, pravic v korist vseh invalidov, ne le slepih in slabovidnih, ampak katerihkoli invalidov, za izdelavo izvodov, del v obliki, ki je prilagojena posameznemu invalidu glede na njihove okoliščine okvare zdravja. Vnos novih določb, ki bodo v skladu z direktivo omogočale izmenjavo izvodov, prilagojenih slepim in slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja med, pooblaščenimi subjekti znotraj Evropske, unije, ta evropska direktiva ne dovoljuje neposredne izmenjave izvodov v prilagojenem formatu med upravičenimi osebami, to je slepimi, slabovidnimi in osebami z drugimi motnjami branja, na primer hujšo obliko, disleksije, fizično motnjo. Predlagane rešitve bodo slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi motnjami branja olajšale dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorskimi ali sorodnimi, pravicami, kar bo izboljšalo kakovost njihovega življenja. Hvala.